Není pravda to, co tvrdí předložená zpráva, že prohlubování integrace a růst rozpočtu EU mohou zabránit hospodářské krizi a předejít krizím dalším.

Potřebujeme naopak stabilní rozpočet na zhruba současné výši výdajů, který bude přijat rychle a bez zbytečných hádek a meziinstitucionálních válek, které jsme viděli v posledních dvou letech. Rozpočet na rok 2013 musí zohlednit aktuální vývoj v EU včetně rozšíření o Chorvatsko a také skutečnost, že poprvé od roku 2004 budou zemědělci v nových členských státech dostávat stejné přímé platby jako jejich dosud lépe financovaní západoevropští kolegové. Rovněž musíme vzít v úvahu skutečnost, že se stále nacházíme v situaci hospodářské stagnace a někde i krize, kdy národní rozpočty jsou nuceny šetřit a omezovat výdaje.